À cet égard, quelle est la plus value de ces fonds par rapport aux anciens fonds de développement?

Si nous devons accroître l'efficacité de l'aide, il est peut être temps de dire qu'une des possibilités serait de limiter nos priorités pour mieux les cibler. Il est nécessaire de renforcer les obligations mutuelles des donateurs et des pays partenaires à l'égard des résultats obtenus en définissant des indicateurs de performance et en s'y référant systématiquement. Mettons enfin en pratique le principe de donner plus pour recevoir plus. Enfin, les efforts des États membres pour participer au fonds doivent être renforcés et les engagements doivent être tenus, mais on ne peut pas demander à nos partenaires africains à La Valette, de faire plus si nos actions ne reflètent pas nos paroles dans le cadre des outils que nous créons nous